Wenn ich sage erledigt, heißt das nicht, dass alle Probleme gelöst sind.

Aber was, Herr Kommissionspräsident?

Wir müssen zweitens sagen, dass wir auch einen Teil des Geldes investieren müssen.

Aber ohne Wachstum wird es nicht gehen. Wir werden am Ende des Tages, wenn wir weiter so verfahren, weder Griechenland retten, noch werden wir unsere Banken retten, noch werden wir unsere Steuerzahler retten, sondern wir werden ins Chaos geraten.